Sunt și eu proeuropean și vă felicit pentru ceea ce ați spus aici, însă v ați contrazis într o privință și aș vrea să mi răspundeți, poate clarificați.

Însă nu credeți că declarațiile dumneavoastră legate de faptul că Franța și Germania trebuie să fie nucleul dur și să conducă și această aroganță de a fi o putere peste celelalte state duc la euroscepticism? Cum să convingem noi cetățenii din țara mea, din România, că sunt egali la masa negocierilor, dacă dumneavoastră ați declarat că vreți o Europă cu două viteze, că vreți să fie două state care să fie mai state decât celelalte?